Señor presidente, en primer lugar, deseo agradecer a los miembros de la Comisión de Control Presupuestario su cooperación y sus aportaciones a través de enmiendas, y también las intervenciones que ha habido en este debate y, sobre todo, el respaldo al informe.

Nos jugamos la reputación de las instituciones europeas y nos debemos a la ciudadanía, que nos requiere transparencia y rendición de cuentas. No demos armas para conformar discursos como el que ha tenido el señor Heaver. Me alegra saber que se está examinando el camino a seguir para buscar una solución que contente a las dos partes y espero que las negociaciones puedan empezar cuanto antes. Creo que para ambas instituciones es fundamental llegar a un acuerdo y terminar con esa representación que llevamos a cabo desde hace años y que no lleva a ninguna parte. Y en cuanto a los patrocinios simplemente, me preocupan los posibles daños para la reputación y el riesgo de la pérdida de confianza de los ciudadanos en la Unión Europea, a pesar de que sean competencia de los Estados miembros.